Stále počúvame tie isté sťažnosti a navrhujeme tie isté opatrenia. Egypt aj Malajzia patria medzi krajiny, kde kresťania žijú v extrémne nebezpečných podmienkach, sú perzekvovaní, vyháňaní zo svojich domovov, unášaní, vraždení, sú zatvárané ich kostoly.

Je to ale nebezpečenstvo pre všetkých kresťanov, židov aj všetkých moslimov. Žiadam predstaviteľov EÚ a jednotlivých delegácií Európskeho parlamentu, aby využili všetky možnosti k zlepšeniu dialógu, k náboženskej tolerancii a rešpektu, ako aj spolužitiu rôznych kultúr.